Señora Presidenta, señora Comisaria, yo comparto con usted que América Latina es un socio muy importante desde el punto de vista comercial para la Unión Europea, especialmente a la vista de que otros grandes agentes económicos —China, por ejemplo— están ocupando una posición muy importante allí. Creo que para la Comunidad Andina Ecuador es un país muy importante, y creo también que para el entorno político de los países de la ALBA Ecuador y su Presidente Correa son particularmente importantes. Yo creo que tenemos una necesidad política y una necesidad comercial de hacer este Acuerdo y me sumo a las voces que así lo reclaman. Ecuador se equivocó probablemente cuando decidió no sumarse al Acuerdo multipartes con Colombia y con Perú. Pero ahora nos manifiesta, de manera rotunda y clara, su voluntad política de incorporarse al Acuerdo y nos traslada además una angustia económica comercial, porque necesita, antes de finalizar el año que viene, este Acuerdo para el futuro de sus exportaciones. Yo creo que Europa tiene que dar este paso. No hay razones de derechos humanos, de comercio sostenible, que impidan este Acuerdo. Es un país serio, es un país económicamente importante, políticamente influyente, y creo que Europa tiene que dar este paso. Yo agradezco que la Comisión culmine esta negociación y que trabaje con Colombia y con Perú para evitar vetos a este Acuerdo.